ástæða þeirrar fyrirspurnar sem ég legg fyrir hæstvirtan félagsmálaráðherra um leið og ég óska hann velkominn í stólinn og vona að við getum átt ágæta samvinnu saman hér á þinginu ástæðurnar eru þær að ég held að þær breytingar sem gerðar voru fyrir sennilega nokkrum mánuðum síðan á miðju ári sennilega um lækkun á hámarksláni íbúðalánasjóðs og lækkun lánshlutfalls auk þess að breyta ekki veðskilyrðum eigna vegna lána hafi komið mjög illa niður á lágtekju og millitekjuhópum og illa niður á landsbyggðinni þessir hópar gátu auðveldlega eignast íbúð í félagslega kerfinu þar sem var veitt níutíu og hundrað prósent lán áður en það var lagt niður síðan þeim viðbótarlánum sem þá tóku við til fólks innan ákveðinna tekjumarka það hefur orðið gífurleg breyting á lánafyrirgreiðslu vegna íbúðakaupa til þeirra tekjulægri þegar viðbótarlánin voru felld brott og félagslega kerfið lagt niður sérstaklega vil ég hér nefna viðbótarlánin vegna þess að veðhæfni eigna á þeim lánum miðaðist við kaupverð eigna en ekki brunabótamat sem ég er ekki viss um að allir hafi gert sér grein fyrir á þessu er gífurlega mikill munur nú hefur lánshlutfallið lækkað úr níutíu í áttatíu prósent hámarkslánið er farið úr átján í sautján milljónir og veðhæfni eigna miðast við brunabótamat sem algengt er að sé fjörutíu prósent af kaupverðinu lítillar tveggja herbergja íbúðar það er bara algengt að fólk fái ekki lánað ekki níutíu prósent ekki einu sinni áttatíu prósent heldur fjörutíu prósent út af brunabótamatinu en áður fékk fólk sem hafði viðbótarlán níutíu prósent lánað af kaupverði eigna og á þessu er mikill munur þessu til viðbótar hefur orðið alger verðsprenging ég get nefnt hér nefnt sem dæmi að miðað við tíu milljónir króna eign fyrir fimm árum þá þyrfti fólk miðað við níutíu prósent lán að leggja sjálft fram eina milljón króna í dag kostar þessi sama íbúð tuttugu milljónir króna og vegna þessarar hækkunar og lækkunar á lánshlutfalli þarf fólk að leggja fram fjórar milljónir fyrir sömu íbúð um eina milljón fyrir fimm árum síðan

það sem verra er og þá tel ég að það hafi skapað mikinn þrýsting á leigumarkaðnum þessar breytingar þær hafi aukið á rokdýr skammtíma og yfirdráttarlán og fækkað lánveitingum verulega á landsbyggðinni nú eru til dæmis um sextán til sautján hundruð manns á biðlista eftir leiguíbúðum eingöngu í reykjavík það er alveg ljóst að þessar breytingar sem hafa orðið á stöðu fólks með lægri tekjur til að eignast íbúðir hafi skapað verulegan þrýsting á

í tekjulægri hópnum